Ten przemysł z całą pewnością traci na często wydaje się z punktu widzenia ideowego słusznej, ale z punktu widzenia ekonomicznego nieracjonalnej polityce niskich emisji. Niestety polityka obniżania emisji CO nieuchronnie prowadzi do obniżenia konkurencyjności europejskiego przemysłu.

Myślę, że za dużo o tym mówimy, a za mało robimy, a ten Parlament wręcz służy przede wszystkim do tworzenia prawa, które podnosi koszty działalności gospodarczej.